Madame la Présidente, chers collègues, le conflit confessionnel à Bahreïn dérive de la confiscation de presque tous les leviers de pouvoir par la dynastie sunnite des Al Khalifa. Pourtant majoritaires dans l'archipel, les chiites sont tenus à l'écart des centres de décision par un système clientéliste bâti par la famille régnante depuis plus de deux siècles.

Une fois de plus, le Parlement européen oubliera de mettre en avant un certain nombre de principes dont il se gargarise pourtant sans cesse.